Wenn man einen völkerrechtswidrigen Ist Zustand nicht von heute auf morgen ändern kann, muss man wie folgt vorgehen Man muss zunächst mal klarmachen, dass man rechtlich, völkerrechtlich diesen Zustand nicht anerkennt. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt muss man dem Opfer einer solchen Aggression Hilfe leisten. Das tun wir in Sachen Georgien.

In diesem Zusammenhang sollten wir auch alles unterstützen, was im Rahmen der Vereinten Nationen in Genf möglich ist. Auch wenn es nur kleine Schritte sind, sollten die doch Russland davon überzeugen, dass es künftig seine Politik und seine Interessen besser dadurch verwirklicht, dass es versucht, mit seinen Nachbarn in Frieden und auf eine freundliche Art zu leben.